Een Vlaamse beweging die die evolutie heeft zien stilleggen door de huidige Belgische regering, die op een nogal brutale manier een eind heeft gemaakt aan die evolutie.

En de gedachte daarachter was heel simpel met fiscale autonomie zal Vlaanderen beter in staat zijn om welvaart en economische ontwikkeling voor de Vlaamse bevolking te waarborgen.

Nu gaan we ze zien verdwijnen naar Europa, terwijl zeven nationale parlementen zich daartegen hebben verzet.